El primero, el uso de las bombas de racimo por parte tanto de Tailandia como de Camboya, y la necesidad de que ambos países ratifiquen el Convenio internacional sobre bombas de racimo y munición de este tipo. El segundo, otro tema que también tratamos habitualmente en estas sesiones de urgencia. Tiene que ver con la libertad de expresión y, fundamentalmente, en Internet.

Creo que es necesario también recordar la necesidad de la libertad de expresión y, sobre todo, de la libertad de asociación en cada uno de estos países.